Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Cannabisprodukte können Patienten helfen, denen andere Medikamente nicht oder nicht gut genug helfen. Wir müssen uns in der Debatte vor zwei Extremen hüten. Das eine Extrem ist, so wie beim Pawlowschen Hund, man hört das Wort Cannabis und reagiert Oh, das ist was Gefährliches, Schreckliches, illegale Drogen, da müssen wir dagegen sein. Wenn es medizinisch kontrolliert eingesetzt wird, ist dieser Pawlowsche Reflex nicht angemessen. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben auch aufpassen, dass Patienten nicht eine Einstellung entwickeln, wie es mir mal als Arzt von einem Patienten vorgetragen wurde, der sagte Ja, gegen meine Rückenschmerzen hilft eigentlich nur, wenn ich in einen Joint rauche.

Also, man muss das in einem regulierten Rahmen machen.

Ich stimme auch ausdrücklich dem Punkt 14 in der Entschließung zu, dass man das eben wie bei anderen Medikamenten unter den Regeln der Zulassung machen muss. Es kann doch nicht sein, dass wir der Industrie bei anderen Sachen hohe Auflagen machen und sagen, wenn sie Cannabis einsetzen, darf man es einfach so irgendwo machen. Da findet die Entschließung den richtigen Rahmen, und deswegen werden wir sie morgen hoffentlich mit großer Mehrheit unterstützen.